Wenn wir ihn behindertengerecht gestalten, dann ist er natürlich auch seniorengerecht und sogar familiengerecht. Also war es ein wichtiger Schwerpunkt, wenn wir ihn uns auch für die Zukunft setzen. Wir machen keine Richtlinien, nur um Richtlinien zu machen. Wir machen Richtlinien in dem Moment, wo wir der Überzeugung sind, dass eine europäische Regel doch viel einfacher ist als 27 einzelne. Deshalb finde ich es manchmal sehr kontradiktorisch, dass gewisse Kollegen nach Hause gehen und sagen Europa macht mir das Leben so schwer. Ich möchte nur nach meinen Regeln leben, möchte aber wohl, dass ganz Europa dann die Regeln dieses Landes akzeptiert.

auch gewisse Länder mit unseren Vorschlägen um. In gewissen Momenten kann man auch keinen Konsens finden. Wir haben es eben gehört Für den einen ist der Eco Liner das Produkt, das morgen Kapazität verbessern kann, und für den anderen ist er ein Monster Truck, weil er für die Umwelt schädlich ist.

Deshalb sind das Beispiele, wo man dann vielleicht keine Richtlinie machen sollte.

Wir wollen auch das messen, was wir hier gesagt haben in den nächsten Jahren, Jahr für Jahr, sowohl in den Umweltbereichen wie auch in der modalen Verteilung. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir auch die Instrumente haben, die pro Land, pro Region zeigen, wie der Verkehr sich dort organisiert. Das möchten wir mit Ihnen, mit der Kommission zusammen, ansetzen. Denn wir sind der Meinung, dass alle Anträge, die auch zum Beispiel zu den transeuropäischen Netzen morgen gestellt werden, nach diesen modalen Verteilungen ihre Schwerpunkte finden können. Das wäre also ein Instrument, das wir zusammen sehr schnell erstellen könnten und das auch dazu führt, dass das, was wir hier sagen, nicht nur Theorie ist, sondern morgen auch in der Praxis gemessen wird. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Beiträge.